Tras el inicio de la crisis, y gracias a la puesta en marcha de estos mecanismos, estamos siendo capaces de analizar sus causas para cimentar una mayor integración de la Unión Europea, única respuesta y única posibilidad para salir de la crisis y para que este tipo de crisis no se pueda volver a repetir. Este semestre representa el ansia de coordinación que tanto nos ha faltado hasta ahora para gestionar de forma conjunta nuestras necesidades como europeos. Las herramientas relacionadas con el semestre europeo, la encuesta sobre crecimiento y las recomendaciones específicas por país permiten generar una mayor estabilidad para el conjunto de los Estados miembros y ahondar en su conocimiento.

No obstante, hemos de seguir fomentando una mayor coordinación de nuestras políticas hasta generar no solo una verdadera unión económica, sino una verdadera unión política.